Barroso, en passant par tous les chefs d'États et même tous les membres de ce Parlement, on nous dit que sortir de la crise se fera grâce à plus d'Europe. Et un budget en baisse de 9 mais qui maintient les projets pour les gros agriculteurs, les gros investissements par exemple Lyon Turin ou ITER qui baisse la solidarité internationale, qui diminue en matière de recherche, ce serait la solution.

C'est un CFP de fuite et de report.

de report, parce que nous considérons que dans deux ans, trois ans, tout ira mieux, alors que nous savons tous que nous entrons dans une spirale qui va nous amener quelque vingt milliards de trou dans les années à venir.

C'est surtout un CFP d'un Parlement qui n'ose pas prendre ses responsabilités et qui n'ose pas représenter les citoyens européens, alors que c'est sa mission première!